Señora Presidenta, Europa necesita una estrategia que le permita salir reforzada de la crisis económica y financiera, y afrontar los retos a largo plazo a los que debe enfrentarse, como por ejemplo el envejecimiento de la población. En la estrategia para la próxima década, la estrategia Europa 2020, la política de empleo ha de desempeñar un papel muy importante. Sus objetivos deben ser el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la búsqueda de una mayor cohesión social, siendo la lucha contra la pobreza una nueva prioridad de la Unión con la que mi grupo está comprometida. Dicha estrategia pone de manifiesto la necesidad de acometer reformar estructurales para mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, la competitividad y la productividad. Y no seríamos consecuentes si solamente pensáramos en la creación de empleo en el futuro y permitiéramos que se destruyeran los empleos existentes, como por ejemplo ocurre en determinados sectores, como es el caso actualmente del carbón, donde se puede perder en toda Europa un gran número de empleos. La actividad minera tiene que mantenerse como reserva estratégica y como complemento a las energías renovables.